Zum einen bedauere ich es, dass der Europäische Rat keine klare Botschaft hinsichtlich der Zukunftsstrategie der EU vermittelt hat. Im Gegenteil! Er fügt sich der alten Kommission, die an den Grundprinzipien der gescheiterten Lissabon Strategie festhalten will. Auch wenn erkannt wurde, dass ein neuer Politikansatz benötigt wird Wo aber steht der? Ich habe ihn nicht gefunden. Mit der neuen Kommission, dem neuen Parlament und dem Ratspräsidenten gäbe es doch nun die Chance, einen wirklich neuen Diskussionsprozess zu beginnen. Ja, auch mit dem neuen Vertrag und mit der noch umzusetzenden Möglichkeit der Bürgerinitiative. Unser Ausgangspunkt ist klar Vorrang vor allem anderen, vor allem vor Profitinteressen weniger, müssen die sozialen und ökologischen Belange der Menschen erhalten. Das muss zum neuen Grundprinzip von Strategien und Gesetzgebung der Europäischen Union werden. Nur so werden die Bürgerinnen und Bürger die EU dauerhaft als Fortschritt wahrnehmen. Zweiter Punkt Als Linke begrüßen wird, dass der Rat endlich die Forderung nach einer Kapitaltransfersteuer aufgreift. Uns freut, dass Kommissar Barroso in der gestrigen Debatte versprochen hat, dass die neue Kommission unter seiner Führung zeitnah entsprechende Vorschläge auf den Tisch legen soll. Wir werden da immer wieder nachhaken, und wir bleiben auch dabei, die Europäische Union kann und muss im Zweifelsfall den ersten Schritt machen. Warten, bis uns irgendjemand anderer dies auf globaler Ebene abnimmt, das kann nicht weiter hingenommen werden.